Hvala, gospa ministrica, za ta pojasnila! Ravno to, tista selektivnost, ne? To je bila seveda bojazen, ne? Kdo bo izbiral pa po katerem ključu, te sodnike govorce. Kar se pa tiče samega pojma sodnika govorca oziroma medijskih sodnikov, pa jih je na tej seji Sodnega sveta izrekla, vodja piarja na Vrhovnem sodišču, gospa Tina Brecelj. Se pravi, to je očitno potem, že uveljavljen izraz, da ga tam potem tako prezentira. Tista bojazen, dodatna, v zvezi s tem pa je seveda bila, pa to me pa zanima čisto vaše, splošno mnenje, ravno zaradi tega, ker sta najmanj dva vrhovna sodnika, ne - gospod Zobec in gospod Pavčnik - izrazila bojazen, da če bi se takšna zakonodaja vendarle sprejela, bi bila v neposrednem nasprotju z devetintridesetim členom Ustave Republike Slovenije, ki seveda govori o svobodi izražanja. Ne. Enkrat naj še ga navedem: "Zagotovljena je svoboda izražanja misli, govor javnega nastopanja, tiska in drugih oblik javnega obveščanj, izražanja, vsakdo vsakdo lahko svobodno izbira, sprejema in širi vesti in mnenja." Se pravi, tudi sodniki, ne? Tako da, me tukaj zanima, kot ministrica za pravosodje, kakšno je, kakšno je vašo mnenje? Saj sicer ste ga že podali, ne? Ampak. Ampak vendarle, je toliko pomembna tema, zato ker je že, gospod Pavčnik, že na neki način nakazal, da bi v prihodnosti tudi lahko bila to, zahteva, na Ustavno sodišče za za ustavno vzdržnost tega zakona, če bo sprejet, vendarle vašem mandatu je že bil en takšen zakon, ne? Novela ZKP, govoriva o njej, ki je že bila na presoji ustavnem sodišču, tako da tukaj spet neka taka noviteta, ki je v tej domeni nevarnosti kršenja ustave, pa vas še prosim tu za mnenje, teh bojazni teh "etabliranih" vrhovnih sodnikov, da na to opozarjajo. Hvala.